Hiszen a nem tarifa jellegű korlátozások önmagukban érthetőek, hiszen gazdasági válság van, és az országok próbálják védeni saját nemzetgazdaságukat.

Ezért nem a nyitott gazdaság további generálására van szükség, hanem nemzeti önrendelkezésre, élelmiszer önrendelkezésre van szükség. Patrióta gazdaságokra, amelyek erős gazdaságként együttműködnek gazdasági szövetségben. És a nyitott piacot megtartva, de a helyi gazdaságra, a helyi piacokra összpontosítva hozni létre azt az új fundamentumot, amelyen Európa gazdasága újraépülhet.